frú forseti við búum við þrískipt ríkisvald löggjafarvald framkvæmdarvald og dómsvald hér er til umræðu mál sem framkvæmdavaldið hefur tekið sér löggjafarvald með bráðabirgðalögum um notkun raflagna og fleiri á fyrrum varnarsvæði á keflavíkurflugvelli þar kemur fram að forseti íslands hafi tjáð hæstvirtur viðskiptaráðherra að það hafi þurft að skipta um raflagnir og breyta raflögnum á svæðinu þær uppfylla ekki kröfur samkvæmt íslenskum lögum síðan segir orðrétt með leyfi frú forseta það er viðamikið verkefni að skipta um allar raflagnir innan svæðisins og muni hafa mikinn kostnað í för með sér fyrir þróunarfélag keflavíkurflugvallar e h f sem hafi ekki yfir slíkum fjármunum að ráða að svo stödd síðar segir með leyfi frú forseta nær ómögulegt er að koma raflögnum í rétt ástand fyrir þann tíma vegna þess hve knappur tíminn sé auk þess sem erfitt sé að fá iðnaðarmenn til starfsins

skoðunar að forseti íslands herra ólafur ragnar grímsson hefði átt að synja um útgáfu þessara

að þróunarfélag keflavíkurflugvallar eigi ekki nóga peninga til að ráðast í framkvæmdir eða það vanti iðnaðarmenn réttlæti það að víkja til hliðar

skilyrði stjórnarskrárinnar um brýna nauðsyn hafi alls ekki verið fyrir hendi og ég vil benda á í þessu sambandi að það lá í loftinu árin tvö þúsund og þrjú tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm að herinn mundi fara og það var tilkynnt í mars tvö þúsund og sex og herinn fór af landi brott í september sama ár neytendastofa vakti líka athygli á þessum vanbúnaði raflagna á keflavíkurflugvelli í desember eða nóvember tvö þúsund og sex þannig að fyrirvarinn var ærinn ég tel að framkvæmdavaldið hefði átt að bregðast fyrr við með því að leggja fram frumvarp um þetta mál annaðhvort á vorþingi eða í síðasta lagi á sumarþingi í júní

í lófa lagið svo ekki sé minna sagt eða þá að kalla þing saman enda situr alþingi allt árið ég tel að þröng heimild tuttugasta og áttundu grein stjórnarskrárinnar til setningar bráðabirgðalaga verði ekki nýtt í þessu afmarkaða máli til að berja í þá bresti sem hlutust af sleifarlagi framkvæmdarvaldsins og ég segi það sleifarlagi framkvæmdarvaldsins framkvæmdarvaldið getur ekki sótt skjól í framangreint ákvæði stjórnarskrárinnar tuttugasta og áttundu greinar til að réttlæta mistök í stjórnarframkvæmdinni og alls ekki þegar slíkir hagsmunir eru í húfi sem skortur á iðnaðarmönnum eða fjárskortur einstaks fyrirtækis

það hef ég gert

ég segi það hér sem er grundvallarlögskýringarregla að íslenskum rétti að stjórnarskráin á að njóta vafans en ekki framkvæmdavaldið ef það er vafi um stjórnarskrárbrot sem ég tel ekki vera hér þá á stjórnarskráin að njóta vafans

í þessu máli þar sem það fagfélag sem hefur sérþekkingu á þessum málefnum raflögnum og öðru slíku og þar segir orðrétt með leyfi frú forseta herra forseta svona laumast forsetarnir bak við okkur háttvirta þingmenn það að ráðherrar setji bráðabirgðalög og kippi úr sambandi löggiltum reglugerðum til að þjóna einum tilteknum aðila er háalvarlegt mál og brot á jafnræðisreglu með þessu er verið að setja fordæmi sem ekki sér fyrir endann á getur byggingaraðili vænst sömu meðferðar getur stór aðili eins og til dæmis landsvirkjun vænst sömu meðferðar ef reistar verða stórar vinnubúðir þessar reglugerðir eru reyndar ekki allar á valdi íslenskra stjórnvalda þær eru samkvæmt e e s stöðlum sem íslensk stjórnvöld geta ekki breytt og á þeim grundvelli stenst þessi aðgerð alla ekki vegna jafnvægisreglna síðan lýsir formaður rafiðnaðarsambandsins guðmundur gunnarsson þeim hættum sem eru samfara því að nota þetta ameríska kerfi bæði fyrir íbúa þessara staða og þá iðnaðarmenn sem eru að vinna við verkið meginatriðið í því ef ég skil það rétt að spennusvið á vellinum var haft lægra

formaður rafiðnaðarsambandsins bendir enn fremur réttilega á að þróunarfélagið hafi í nóvember tvö þúsund og sex virt að vettugi tilmæli neytendastofu um að ekki yrði flutt í íbúðirnar fyrr en að viðgerðum loknum í nóvember tvö þúsund og sex það er ár liðið svo segir orðrétt með leyfi hæstvirts forseta þróunarfélagið virti að vettugi fyrirmæli æðsta valds rafmagnseftirlits hér á landi sem sett voru fram í nóvember tvö þúsund og sex og skapaði sjálft sér þessa stöðu það að stjórnvöld rjúki til og setji bráðabirgðalaga m að taka úr sambandi grundvallaröryggisreglugerðir er mjög alvarlegt mál og ámælisvert sé litið til aðdraganda málsins ef þróunarfélagið hefði farið strax að fyrirmælum neytendastofu þá hefði unnist tími til að gera magninnkaup á rafbúnaði og eins tilboðum í verkið með útboðum og nægur tími til að lagfæra það sem lagfæra þurfti til þess að rafbúnaður stæðist lágmarkskröfur það breytir svo ekki því að eftir er að gera ákaflega kostnaðarsamar breytingar á dreifibúnaði svo sem spenna og ryð sé í samræmi við evrópska staðla rafbúnaðurinn á keflavíkurflugvelli er í dag slysagildra sérstaklega fyrir rafiðnaðarmenn sem starfa við hann þar sem nú eru tvö kerfi í gangi og eiga að vera um nokkurt skeið rafiðnaðarsambandið ítrekar áður fram settar kröfur að allur rafbúnaðurinn varnarsvæðinu fullnægi íslenskum reglugerðum rafiðnaðarsambandið er algerlega á móti því að þessi lög verði staðfest svo mörg voru þau orð og ég geri þau að mínum þetta sýnir það sem ég hef sagt á undan að það var alls ekki brýn nauðsyn á þessu í skilningi stjórnarskrárinnar heldur var miklu frekar brýn nauðsyn að heimila ekki innflutning í íbúðirnar fyrr en væri búið að breyta þessu þannig að það má orða það þannig að frumvarpið sé sett að nauðsynjalausu andstætt íslenskum öryggisreglum í rafmagni það er grafalvarlegt mál í mínum augum reyndar er það síðan svo að í áliti meiri hluta nefndarinnar er tekið undir þessi sjónarmið sem ég hef fram flutt það er tekið undir þau þar segir meðal annars um er að ræða viðamikið og kostnaðarsamt verkefni og var ekki talið unnt að koma raflögnum í rétt ástand áður en skólastarf hæfist á svæðinu fyrir haustið tvö þúsund og sjö þetta er rangt tilmæli neytendastofu um að breyta þessu voru gefin í nóvember tvö þúsund og sex það var hægur vandi að laga þetta þannig að þetta er beinlínis rangt sem segir í þessu áliti það segir líka orðrétt í áliti meiri hlutans með leyfi hæstvirts forseta meiri hlutinn telur gagnrýnisvert að mál þetta hafi ekki komið fyrr inn til viðskiptaráðuneytisins eðlilegra hefði verið ef málið hefði verið lagt fram á síðastliðnum sumarþingi og hlotið þar hefðbundna þinglega meðferð síðar segir í þessu sambandi ár efna að samkvæmt upplýsingum frá neytendastofu er nú þegar búið að breyta raflögnum í þrjú hundruð og átján íbúðir af þeim þrjú hundruð fjörutíu sem taka á í notkun í fyrsta áfanga eða um níutíu og fjögur prósent af íbúðarhúsunum er ekki í þessu ljósi óþarft að staðfesta bráðabirgðalögin það er búið að ljúka verkinu níutíu og fjögur prósent við þennan áfanga er ekki í góðu lagi að leyfa bráðabirgðalögunum að renna út á sínum gildistíma sem eru sex vikur frá þingsetningu er eitthvað að því koma síðan hér inn með frumvarp varðandi þá áfanga sem eru eftir sem gætu þá fengið þinglega meðferð í stað þess að stilla okkur upp við það hér að afgreiða þetta í hasti ég tala ekki um að gefa síðan tíma til fyrsta október tvö þúsund og tíu þegar verkið er búið samkvæmt frumvarpinu

eru röksemdir fyrir því að stjórnarskráin hafi verið brotin hann staðfestir það sem ég hef hér sagt munum það að stjórnarskráin á að njóta vafans en ekki þróunarfélag keflavíkurflugvallar munum það munum þessa skyldu sem við þingmenn eigum að rækja við stjórnarskrána og munum líka það heit sem við höfum unnið það sem ég er hér að segja er ekki eitthvað sem ég hef fundið upp hjá sjálfum mér heldur er þetta lærdómur sem ég hef dregið af kennurum mínum í lagadeildinni og ég hef öðlast í starfi sem lögmaður og ég dreg þessi orð mín af færustu stjórnlagaspekingum þjóðarinnar meðal annars bjarna benediktssyni og ólafi jóhannessyni ég dreg líka þessar ályktanir af stjórnlagabreytingu sem gerð var á íslandi nítján hundruð níutíu og eitt að menn vildu hverfa frá því að framkvæmdavaldið gæti notað bráðabirgðalög eins og því sýndist frá nítján hundruð níutíu og eitt hefur þróunin orðið allt önnur og mjög í þeim anda sem hinir fróðu stjórnlagaprófessorar fjölluðu um og töldu að væri réttur skilningur á stjórnarskránni það má segja að túlkun þeirra sem ég er sammála í einu og öllu hafi orðið ofan á nítján hundruð níutíu og eitt ég hygg að það séu átta eða níu tilvik frá nítján hundruð níutíu og eitt um bráðabirgðalög en þau skipta oft tugum á áratugunum á undan og öll þeirra nema eitt eða tvö sem eru kannski undantekningar sem sanna regluna lúta að þessum fræðaviðhorfum þessara merku fræðimanna ég er með fyrir framan mig gagnmerka grein úr tímaritinu lögréttu sem er tímarit sem félag laganema við háskóla íslands gefa út og greinin heitir bráðabirgðalög sem réttarheimild og er eftir ólaf f friðriksson nemanda í lagadeild háskólans í reykjavík þar fjallar hann um bráðabirgðalög og segir eins og skýrt er að bráðabirgðalögin eru stjórnvaldsákvarðanir ekki lagaákvarðanir þetta er inngrip í löggjafarvaldið og verður ekki beitt nema brýna nauðsyn beri til hann vísaði í þá fræðimenn sem ég hef nefnt á nafn og ég leyfi mér með leyfi herra forseta að lesa stutta tilvitnun þar hún er svohljóðandi bjarni benediktsson segir að þegar alþingi ekki situr kunni einhver þau atvik að bera að höndum sem geri löggjöf óumflýjanlega og tilgreinir tilefni bráðabirgðalöggjafar nánar þannig ófriður kann að brjótast út pest í mönnum eða skepnum að koma upp skyndilegir örðugleikar í atvinnulífi að rísa og svo framvegis og fram úr þessu verði ekki ráðið nema eldri lögum verði breytt eða alveg ný lög sett ólafur jóhannesson nefnir sem dæmi um aðstæður af þessu tagi erfiðleika í atvinnulífi svo sem vorharðindi óþurrkatíð aflabrest styrjöld sem vofir yfir eða er byrjuð drepsótt í mönnum eða fénaði og svo framvegis hér gera þessir tveir menn sem báðir voru prófessorar í stjórnskipunarrétti síðar forsætisráðherrar ráð fyrir að miklir þjóðarhagsmunir séu í húfi svo mörg voru þau orð þá spyr maður sig út frá þessum orðum þessara virtu fræðimanna og stjórnmálaskörunga er það brýn nauðsyn ef það skortir iðnaðarmenn er það brýn nauðsyn ef þróunarfélag keflavíkurflugvallar skortir fé

til júní tvö þúsund og sjö eða fá sérstök lög á vorþingi eða sumarþingi auðvitað ekki því fer víðs fjarri og ég minni enn og aftur á skyldur okkar ég legg til að þetta frumvarp verði fellt og svo daga bráðabirgðalögin uppi núna um miðjan nóvember þróunarfélagið getur drifið sig í að klára þessi sex prósent sem standa út af og það er engin hætta í húfi með því að samþykkja bráðabirgðalögin eru þingmenn að leggja blessun

það varð stjórnlagabreyting nítján hundruð níutíu og eitt sem var beinlínis samkvæmt tilgangi laganna og markmiðum ætlað að draga úr þessu og það hefur tekist talið er að það hafi samrýmst hugmyndum manna um þingræði og lýðræði bráðabirgðalögin sem við erum með til umfjöllunar eða frumvarpið samrýmist því ekki ég get líka nefnt það að í afstöðu dómstóla til bráðabirgðalaga hafa líka orðið vatnaskil frá háttvirtri að þessi stjórnlagabreyting var gerð nítján hundruð níutíu og eitt vatnaskilin eru fólgin í því að hæstiréttur telur sig nú bæran um að dæma um það hvort brýn nauðsyn hafi verið fyrir hendi og það er skýr breyting það er ekki á valdi löggjafans eins að ákvarða það heldur sætir það mat endurskoðun dómstóla þetta er gagnmerkur dómur hæstaréttar sem ég er að vísa til í máli númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og eitt ég vil líka nefna það hér og halda því til haga að slíkt inngrip framkvæmdarvaldsins í störf alþingis sem er nú nóg fyrir að öðru leyti með lagaframfærslu framkvæmdarvaldsins það er nóg fyrir en þetta inngrip er sýnu alvarlegra þetta þekkist ekki í þeim löndum sem við berum okkur saman við á norðurlöndum og við vorum búnir að snúa af braut þessarar ósvinnu nítján hundruð níutíu og eitt þegar hér er allt í einu kominn upp bastarður úr fortíðinni bastarður úr fortíðinni segi ég vegna þess að ég hygg að ekkert af þeim átta dæmum frá nítján hundruð níutíu og eitt komist með tærnar þar sem þetta bráðabirgðafrumvarp hefur hælana í vitleysu og rangri túlkun á tuttugustu og áttundu grein stjórnarskrárinnar um brýna nauðsyn höfundur þessarar greinar sem ég hef gert að umtalsefni er þeirrar skoðunar að þegar menn ræða um brýna nauðsyn þá verðum við að meta hana út frá sömu sjónarmiðum og bjarni benediktsson og ólafur jóhannesson lögðu í þá grein og út frá sömu forsendum

hafði við setningu stjórnarskrárinnar á sínum tíma þó framkvæmdin hafi breyst í áranna rás frá þessari frjálslegu framkvæmd var síðan eins og ég sagði áðan snúið á árinu nítján hundruð níutíu og eitt ég leggst alfarið gegn því að sitja á alþingi og setja bráðabirgðalög og staðfesta þau til að berja í bresti sleifarlags framkvæmdarvaldsins ég leggst algerlega gegn því og ég hef skömm á því ég hef skömm á því að það skuli vera rökstutt að það skorti fé til framkvæmdanna þá eigi framkvæmdavaldið að setja lög og það er aldeilis ámælisvert að rökstyðja þetta líka með skorti á iðnaðarmönnum og ég vænti þess að hér séu á þingi þingmenn sem ég vil meina að standi í fæturnar og felli þetta frumvarp gefi framkvæmdarvaldinu nú gula spjaldið í þessu máli og segi svona stjórnsýslu viljum við enga á íslandi og svona bráðabirgðalög viljum við ekki sjá